Pane předsedající, já se připojuji k těm kolegům, kteří volají po tvrdém jednání vůči Guatemale. Je zřejmé, že situace v této zemi se zhoršuje. Mě jako bývalého ministra spravedlnosti zajímá to, jak se zde bojuje proti korupci.

Země, kde bují korupce, kde dochází k násilí na obyvatelstvu, kde dochází k nevysvětleným vraždám, potřebuje orgán, který má mezinárodní prestiž a který bojuje proti závažným formám trestné činnosti a proti korupci. Pokud budeme pouze přihlížet tomu, jak současná vláda likviduje CICIG, tak si myslím, že to bude velmi špatně, a mělo by se v našich jednáních, pane komisaři, vůči této zemi promítnout to, že jsme velmi nespokojeni s tím, jak se vláda staví k právnímu státu, k boji proti korupci a k této komisi.